Ce rapport contrairement à vous, Madame la Ministre, mais on comprend pourquoi met l'accent sur la liberté d'expression et des médias. Malheureusement, c'est évidemment très nécessaire comme le rappelle l'actualité, avec les arrestations dernièrement des journalistes Nedim Sener et Ahmet Sik dans le cadre des enquêtes Ergenekon et Sledgehammer. J'ai déposé un amendement en ce sens et je vous invite à soutenir ce travail pour que notre Parlement puisse exercer sa plus grande vigilance concernant ce sujet crucial de la liberté de la presse, qui touche aussi à la question de l'indépendance de la justice et à la question de l'élaboration de la nouvelle constitution.

à travers ces sanctions qui, finalement, ne peuvent produire des effets que si le processus d'adhésion lui même reste extrêmement vivace. Or, tout le monde constate qu'il ne l'est plus. Nous sommes donc dans une situation politique extrêmement inquiétante à un moment où la Turquie est regardée par tous les pays du sud de la Méditerranée comme une source d'inspiration pour leur propre transition démocratique. Je ne demande pas qu'on tranche la question de l'adhésion de la Turquie, je demande que les décisions que nous prenons à tous les niveaux soient absolument cohérentes avec la fiabilité, la crédibilité, le sérieux et la loyauté de notre processus de négociation. Aujourd'hui, il est très clairement en question.